forseti mér er áköf ánægja af því að standa hér og mæla fyrir tillögu til þingsályktunar frá mér og háttvirtur þingmaður róbert marshall um þjóðgarð við breiðafjörð norðanverðan þar sem við leggjum til að umhverfisráðherra verði falið að undirbúa stofnun þjóðgarðs um norðanverðan breiðafjörð það eru reyndar forseti ákveðin vandkvæði á því hvað eigi að kalla þetta svæði forverar okkar í landinu höfðu annan hátt á litu öðruvísi á landið og landakortin en við gerum og má kalla þetta ýmsum nöfnum en við kjósum að kalla þetta norðanverðan breiðafjörð á svæðinu á milli þorskafjarðar og vatnsfjarðar auðvitað nær breiðafjörður miklu lengra við leggjum til að ráðherra lýsi undirbúningi sínum fyrir alþingi í formi lagafrumvarps eða skýrslu fyrir árslok tvö þúsund og ellefu við tökum fram í greinargerð að ekki sé mikið um náttúrufriðlönd á vestfjarðakjálkanum og þar er enginn þjóðgarður enn þá en fá svæði henti jafn vel fyrir þjóðgarð segjum við hér og landið á milli þorskafjarðar og vatnsfjarðar við norðanverðan breiðafjörð en breiðafjörður nýtur sjálfur sérstakrar verndar ásamt eyjum hólmum skerjum og fjörum þótt menn

það landsvæði sem við erum hér að tala um nær frá vestanverðum þorskafirði um þessa firði það er eins og að lesa ljóð að nefna nöfn þeirra djúpafjörð gufufjörð kollafjörð kvígindisfjörð skálmarfjörð vattarfjörð kerlingarfjörð mjóafjörð kjálkafjörð og vatnsfjörð þar sem þegar er friðland og svo langt upp í dali og hálendi að norðan sem hæfa þykir um er að ræða suðurhluta hinnar gömlu gufudalssveitar og múlasveitar nú í reykhólahreppi sem nær yfir alla hina fornu austur barðastrandarsýslu og austasta hluta barðastrandarhrepps gamla í vestursýslunni sem nú telst vera í vesturbyggð við lýsum í greinargerðinni sem ég tel óþarft að lesa hér orðrétt hún liggur fyrir í þingtíðindum og á þingskjölum hvernig þjóðgarðurinn yrði í sveit settur við lýsum líka sérstæðu náttúrufari á milli þorskafjarðar og vatnsfjarðar og indælu og fjölmörgum kostum sem þarna er að finna til náttúruskoðunar og útivistar þó að ekki sé saga þessa svæðis sögð hér fer ekki hjá því að þegar þarna er komið minnist menn jóns thoroddsens og horfi úr þjóðgarðinum að minnsta kosti eins og hægt er til æskustöðva hans og fari með í huga sér kvæðið um hlíðina mína fríðu hjalla meður græna þar sem blágresið blíða og berjalautir vænar verða fyrir sjónum skáldsins í fjörðunum við breiðafjörð norðanverðan eykur áhuga á ýmsum friðlöndum og náttúruundrum í næsta nágrenni þar er helst að nefna breiðafjarðareyjar og fuglasvæði í borgarlandi og við reykhóla vestur af þjóðgarðinum látrabjarg og rauðasand og síðan syðsta hluta hinna eiginlegu vestfjarða ekki síst arnarfjörð þar sem meðal annars stendur yfir uppbygging á hrafnseyri að sjálfsögðu tengist þjóðgarðurinn síðan sívaxandi ferðasvæði í dölum og um allt snæfellsnes en yst á því er að finna eina þjóðgarðinn á þessu svæði öllu undir jökli núverandi atvinnurekstur á svæðinu er einkum búrekstur á um tug býla og getur allur haldið áfram við stofnun þjóðgarðs með sérstökum samningum við bændur hefðbundin nýting lands og sjávar eykur gildi þjóðgarðsins fyrir ferðafólk og þjóðgarðsstofnun gæti styrkt þar hefðbundinn búrekstur sem ekki síst byggist á hlunnindabúskap fuglatekju æðarrækt og sjósókn þjóðgarði fylgir einnig atvinnuuppbygging til framtíðar þar þarf starfsfólk og þjónustu við ferðamenn í þjónustu og fræðslumiðstöðvum núverandi verslunarrekstur eflist svo sem í bjarkalundi reykhólum flókalundi og á brjánslæk einnig er auðséð að byggðin í flatey mundi njóta góðs af og á patreksfirði ykjust komur ferðafólks að sér sækja þjónustu það þarf ekki að dyljast neinum að þessi þjóðgarðshugmynd sprettur af umræðunni og átökunum um vegalagningu á þessu svæði og þá einkum deilunni um það hvort teigsskógi sé fórnandi til þess að lagður verði vegur sem menn geti komist hraðar um en ella og þá aðra kosti sem þar hafa verið nefndir tillagan er þó ekki sett fram sem neins konar ögrun af því að sumir hafa látið það í veðri vaka við samgöngur á sunnanverðum vestfjörðum og alls ekki meint þannig að íbúum í tálknafirði á patreksfirði og á bíldudal og þar í nágrenni sé meinuð hröð för eins og hægt er suður um eða austur um ef þjóðgarður yrði stofnaður yrði hins vegar að gæta mjög vel að vegalagningu um hann og virða náttúruna til hins ýtrasta í greinargerð með tillögunni leggja flutningsmenn áherslu á að þetta verði gert og ræða sérstaklega um göng undir hjallaháls sem ég tel að sé besta leiðin til frambúðar og væri frumhlaup að ráðast nú í aðrar framkvæmdir sem spilla henni ég skal beita mér fyrir því að sú leið sé sett á samgönguáætlun hygg að hún verði það þegar sú áætlun kemur og sé þar sett eins framarlega og hægt er öðrum vegabótum þarf auðvitað að huga að á þessu svæði ég ætla ekki að hafa langt mál um vegina og lát hér lokið þessari framsöguræðu ég bendi á greinargerð sem hér liggur fyrir og vænti þess að tillagan hljóti góða